forseti vill greina frá því að alþingi hefur sent fjölskyldu péturs sigurgeirssonar biskups samúðarkveðjur við fráfall hans sem bar að þriðja júní síðastliðinn samstarf alþingis og þjóðkirkjunnar á biskupsárum péturs sigurgeirssonar var